Zachodzą tam również silne zjawiska klimatyczne, które mogą mieć katastrofalne skutki dla regionów przybrzeżnych. Dlatego nieodzowne jest opracowanie właściwej strategii dla regionu Oceanu Atlantyckiego, która wzmocni dobre gospodarowanie i przyczyni się do ochrony środowiska i poprawy życia obywateli tego regionu.